Ich glaube nicht, dass wir eine innerösterreichische Debatte führen sollten, aber es ist ganz klar festzuhalten Über den Vertrag von Lissabon gibt es keine Volksbefragung, auch in Österreich nicht!